Madame la Présidente, à l'heure où, de la Chine à la Russie, tous ont perçu le potentiel de l'Afrique comme continent du XXIe siècle, l'Union européenne, quant à elle, aborde ces négociations en position de faiblesse, non seulement parce que rien n'a été prévu pour pallier le départ du Royaume Uni, contributeur financier et acteur diplomatique majeur, mais parce qu'on ne peut que constater l'échec de Cotonou. L'échec est d'abord politique, puisque ni le dialogue multilatéral, incarné par des institutions qui ont peiné à produire le moindre résultat concret, ni les instruments contraignants n'ont été couronnés de succès. L'échec porte ensuite sur l'immigration, puisque, alors même que l'article 13 a été sans effet, cette résolution s'enferre dans le rejet de tout conditionnement de l'aide au contrôle des flux migratoires par les pays d'origine, ce qui devrait être, au contraire, une de nos premières exigences. Enfin, sur le plan économique, le bilan d'étape indigent, révélé la semaine dernière, du pacte avec l'Afrique, lancé par l'Allemagne, est un énième coup d'épée dans l'eau en matière de relance de l'investissement privé. Il en sera de même de son cadre d'action global, pompeusement baptisé plan Marshall pour l'Afrique. Comment pourrait il en être autrement alors que les conditions matérielles élémentaires ne sont pas garanties? Dans le Sahel, la disparition tragique de treize de mes compatriotes rappelle que, contre le terrorisme islamique, les soldats français se battent bien seuls.